Megrendítő emlékem, amikor iskolás koromban Berlinben laktam egy családnál, és ők a fal egyik oldalán laktak, és a fal másik oldalán laktak családtagjaik, látótávolságon belül. Ez jut eszembe akkor is, amikor a koreai delegáció tagjaként Koreába megyek. Az ottani személyes történetekből is halljuk, és hát tudjuk, hogy egy népről, egy nemzetről van szó, akik két külön világban élnek, egymástól elválasztva. Újraegyesítési minisztérium van mind a két Koreában, tehát ők hosszú távon az újraegyesítésben gondolkodnak. És ami nagyon fontos, hogy a háborút követően csak egy ideiglenes fegyverszüneti egyezmény született közöttük, és még mindig az van hatályban. Tehát a mi célunk a delegációval Deva úr vezetésével folyamatosan az volt, hogy rávegyük őket, hogy legalább egy hosszú távú békeszerződést kössenek, a teljesség igényével.